Október folyamán a francia államtanács viszont arra utasította a bretagne i Ploermel városát, hogy II. János Pál pápa emlékművéről távolítsa el a kereszt krisztusi szimbólumát. Itt és így állunk most Európában. A valamikori keresztény Európát puszta létében fenyegető totalitárius bolsevik kommunizmus egyenes örökségeképpen az Unió szívében és a szabad Nyugaton, demokratikus támogatással folyik tovább az európai értékeket meghazudtoló ateista propaganda. Miközben a holokauszttagadást méltán bünteti a törvény, ezzel szemben Európa nagy részében a tömeggyilkos kommunizmus bűntettei és önkényuralmi jelképei nem esnek ugyanazon megítélés alá. Végérvényesen szakítanunk kell a képmutató kettős mérce használatával! Jelenkori globális fenyegetettségünkben, európai és keresztény identitásunk és értékeink védelmében egyszer s mindenkorra szabadulnunk kell a kommunizmus romboló örökségétől.